Enkele weken geleden zijn we met een delegatie ter plekke geweest en we hebben de enorme complexiteit van de situatie daar kunnen ervaren.

Dat is natuurlijk frustrerend en een zeer moeilijk dilemma voor al diegenen die hoopten op echte verandering. Ondertussen is de staatskas leeg en is er geen duidelijkheid over de echte macht van de toekomstige president, want er is nog geen nieuwe grondwet.

Wellicht staat of valt heel veel met de verbetering van de economische situatie voor de modale Egyptenaar, want ze zijn met velen die wachten op een verbetering van hun situatie.